Aj v iných oblastiach nerešpektuje Komisia zásadu nestrannosti a vyváženosti a výsledné zloženie skupín expertov je jednostranné a nezastupuje záujmy všetkých občanov.

Komisia si však vyberá expertov len z organizácií, ako je Európska ženská lobby alebo Rodinná platforma ktoré sa snažia o rozbitie modelu takejto rodiny. Naopak Komisia dlhodobo odmieta tie ženské organizácie a expertov, ktorí rovnako ako väčšina občanov Únie nesúhlasia s jednostrannou feministickou teóriou. Druhým príkladom je Agentúra pre základné práva, ktorú si Komisia vytvorila a financuje ju. Jej experti presadzujú jednostrannú politickú agendu bez snahy o vyváženosť a objektivitu.

Od postojov k slobode náboženstva a svedomia, ktoré zverejnil predseda nezávislej rady expertov tejto agentúry, sa dokonca dištancovala aj Európska komisia, pretože ju pripravili lobisti potratových organizácií.

Žiadam Komisiu, aby otvorila okná v kabinete expertov, pretože vzduch tam nie je čistý.